I jeżeli dzisiaj nie jesteście w stanie podnieść ręki za tym, żeby powiedzieć nie półgębkiem, nie szeptem że otwieramy Europę dla Ukraińców, jeżeli dzisiaj nie jesteście w stanie tego zapisać w rezolucji, tylko chowacie się po kątach i zastanawiacie się, jak zmienić to zdanie tak, żeby ono nie wybrzmiało, to nie jesteście godni siedzieć w tej sali, a my nie jesteśmy godni nazywać się tym miejscem, gdzie ma się urodzić nowa Europa.

Już teraz trzeba złożyć wnioski o powołanie komisji, która będzie ścigała zbrodnie z ostatnich trzech miesięcy. Już teraz trzeba odpowiedzieć Ukrainie jeżeli prześpicie tę szansę, zrobicie dokładnie to samo, co w 2005 r., ale nie będziecie mieli prawa potem krytykować Ukraińców.